No cabe duda de que este paquete legislativo hace más difícil el blanqueo de dinero y la evasión fiscal. Por lo tanto, creo que este paquete puede ayudar, en primer lugar, a que la investigación de las agencias en contra del fraude se centre en donde se crea ese blanqueo de dinero, que es, en un 70, en las grandes empresas. No en la pequeña empresa en las grandes empresas.

Por ejemplo, en mi país, España, cada vez se debilitan más y no se consigue acabar con esta lacra que ataca, fundamentalmente, a toda la ciudadanía.